Ze leeft helemaal alleen met haar moeder in extreme armoede, want haar vader en de rest van de familie hebben ze verstoten.

de zogenaamde genademoord om eigenlijk zichzelf en haar kind meer leed te besparen. Collega's, dit is een waargebeurd verhaal uit Oeganda voor degenen die eraan zouden twijfelen opgetekend door onderzoeksjournalist Gerald Bareebe en naar Europa gebracht door journalist Rudi Vranckx.

Want collega's, ik heb geen cijfers, er zijn geen statistieken, dit gebeurt in de taboesfeer.

Laten we de stilte doorbreken.

Laten we ervoor zorgen dat de hulporganisaties families ondersteunen het taboe te doorbreken. Alle kinderen, met of zonder handicap, overal ter wereld, verdienen een waardig leven.